Tahan rääkida väga praktilisel, aga minu koduriigi Eesti jaoks äärmiselt olulisel teemal. Veel mõned aastad tagasi kolmel Balti riigil Eestil, Lätil, Leedul sisuliselt puudus raudteeühendus Euroopaga. Olemasolev infrastruktuur oli halvas seisukorras ja seda kasutati minimaalselt. Tänaseks on toimunud positiivsed arengud nii olemasoleva renoveerimisel kui ka uuringute teostamisel Euroopa standarditele vastava raudtee ehitamiseks. Rail Baltica selle nime all me seda projekti tunneme elluviimiseks on äärmiselt oluline, et nii Euroopa Parlament kui ka Euroopa Komisjon märkimisväärselt toetaksid Rail Baltica projekti, olenemata sellest, et antud regiooni rahvaarv ei ole just kõige suurem ja Balti riikide finantsolukord on raskes seisus. See projekt on oluline mitte ainult normaalse raudteeühenduse saavutamiseks, vaid omab ka väga suurt regionaal ja sotsiaalpoliitilist mõju kõigile kolmele riigile. Eesti, Läti ja Leedu vajavad raudteeühendust Euroopaga nii majanduslikel põhjustel kui ka keskkonnasäästlikkust silmas pidades, sest raudteetransport võimaldab suuremaid kaubakoguseid vähema saastamisega transportida.